A fost arestat în urma unui protest pașnic al creștinilor copți, pe 9 octombrie, care a provocat cel mai violent act al autorităților militare împotriva civililor de la căderea regimului Mubarak. Au murit 25 de persoane și au fost rănite alte 300 de persoane. Comisia și Consiliul trebuie să ceară autorităților egiptene să oprească judecarea civililor de către tribunale militare, să îi elibereze imediat pe toți prizonierii politici și de conștiință, să asigure o investigație serioasă și independentă cu privire la violențele de la Maspero care au urmat demonstrației pașnice pentru drepturile creștinilor copți. Toți trebuie să avem grijă ca începutul revoluției în Egipt și revoluția din Egipt să ducă spre o democrație reală.